Pani Przewodnicząca! Idea powołania Prokuratury Europejskiej jest wyrazem bardzo złej tendencji w Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że budżet Unii Europejskiej to jest niecały 1 produktu krajowego brutto UE, a władza Unii Europejskiej bardzo szybko zmierza do 100 kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Unia Europejska powinna być instytucją, która przede wszystkim pomaga swoim obywatelom, która przychodzi z pomocą, a nie z represją.